hæstvirtur forseti ég vil þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir greinargóða ræðu sem gaf yfirsýn yfir helstu áhersluþætti í utanríkismálum íslands um þessar mundir tengsl þeirra við landfræðilega legu og horfur framundan að auki var gefin innsýn inn í það hvaða gildi eru höfð að markmiði í alþjóðasamstarfi sem ísland tekur þátt í það er nú einu sinni svo að leiðin til farsællar stefnu okkar íslendinga á þessu sviði eins og á svo mörgum öðrum byggist á góðri yfirsýn og skýrum markmiðum hnattstaða íslands hefur haft mótandi áhrif á stefnu okkar í öryggis og varnarmálum varnarsamstarfið við bandaríkin hefur verið meginstoð í utanríkisstefnu íslands og mun vera það áfram þrátt fyrir breytingarnar síðustu missirin við brotthvarf varnarliðsins þessar breytingar eru byggðar á þeim góðu horfum sem eru á að friður haldist á okkar svæði í næstu framtíð að þessu leyti getum við vel við unað í samanburði við önnur svæði í heiminum önnur alþjóðleg samskipti okkar hafa einnig mótast af landfræðilegri legu landsins hvort sem það er stjórnmálaleg efnahagsleg eða menningarleg samskipti það er mögulegt að ísland muni í framtíðinni efla samráð og samstarf um öryggismál við lönd í kringum okkur eins og kanada bretland og norðurlönd til viðbótar samstarfi við bandaríkin það er ekki ofsögum sagt hversu sterkum böndum við erum bundin nágrönnum okkar á hinum norðurlöndunum í mörgu tilliti þessi staðreynd sem stundum gleymist vegna þess hve hún er samgróin okkur hefur verið og ætti áfram að vera mikil stoð í alþjóðlegu samstarfi okkar tengsl okkar við hin norðurlöndin eru sterk þau eru næstu nágrannar okkar sem við eigum í miklum samskiptum við og berum okkur saman við við höfum metnað til að standa þeim jafnfætis og vera þeim samstiga hæstvirtur forseti hér er ekki leitast við að draga upp fagra mynd af alþjóðlegum samskiptum frekar er verið að minna á staðreyndir sem hafa áhrif á daglegt líf íslendinga norrænt samstarf hefur tvímælalaust veitt tækifæri fyrir einstaklinga og fyrirtæki á íslandi það var afskaplega ánægjulegt að heyra háttvirtan þingmann jón kristjánsson sem kom nýr inn í norðurlandaráð núna í haust hvað hann hefur tekið eftir því hvað norðurlandaráð hefur breyst til batnaðar og hann sér það vel eftir að hafa verið þar fyrir mörgum árum síðan og er að koma þar inn á ný það er skemmst að minnast hve óþreytandi starf hefur farið fram á vegum norðurlandaráðs til að ryðja landamærahindrunum úr vegi nokkuð sem veitt hefur íslendingum tækifæri til að stunda nám og starfa á hinum norðurlöndunum það hefur verið til gagns fyrir íslenskt samfélag þegar sú þekking og reynsla sem öðlast hefur verið á norðurlöndunum hefur borist hingað heim sem formaður efnahags og viðskiptanefndar norðurlandaráð hef ég getað fylgst með starfinu verið í að ryðja úr vegi hindrunum milli landanna en sú vinna miðast ekki aðeins að því að afnema þær hindranir sem eru fyrir hendi heldur líka koma í veg fyrir að aðrar nýjar myndist þetta gagnast líka fyrirtækjum það er að mínu mati engin tilviljun að við útrás íslenskra fyrirtækja á undanförnum árum hafi þeir meðal annars sótt fram á norðurlöndunum hugsanlegar skýringar á þessu geta verið þær að þar er viðskiptaumhverfið ekki ólíkt því sem stjórnendur þeirra eiga að venjast á íslandi menningin er svipuð og tungumálin skyld á sama tíma og miklar breytingar hafa orðið alþjóðamálum á borð við endalok kalda stríðsins stækkun evrópusambandsins og baráttuna gegn hryðjuverkum hefur norðurlandasamstarfið verið stöðugt það hefur verið í takt við tímann og snúist um málefni líðandi stundar í þessu sambandi má nefna að á nýafstöðnu norðurlandaráðsþingi í kaupmannahöfn voru á dagskrá málefni eins og mansal skipulögð glæpastarfsemi loftslagsbreytingar og áhættu sem miðar að því að leysa og koma í veg fyrir togstreitu af menningarlegum toga einnig var á þinginu til umfjöllunar áfram um norrænt samstarf til að færa sér í nyt ímynd norðurlanda til að einkenna þau svæði í fararbroddi á tímum hnattvæðingar hæstvirtur forseti eitt af því sem skapar ímynd norðurlanda þar á meðal íslands eru lýðræðisleg gildi á borð við mannréttindi og jafnrétti því er ég sérstaklega ánægð með að heyra hæstvirts utanríkisráðherra lýsa þeirri áherslu sem þróunarsamvinnustofnun íslands leggur á þátt kvenna í þróunarsamstarfi sínu víða um lönd það er áhrifarík leið að bæta velferð samfélaga og styrkja það mikilvæga hlutverk sem konur gegna á morgun koma ljósmæður aftur til íslands eftir afar velheppnaða kennslu í afganistan þar sem þessar ljósmæður eru að

það sýnir það hvað íslendingar geta lagt af mörkum á ýmsan hátt það er afskaplega mikilvægt starf að fæðingarhjálp og formaður utanríkismálanefndar nefndi það á fundi í utanríkismálanefnd um daginn að þetta væri í fyrsta skipti líklega sem væri rætt um fæðingarhjálp í utanríkismálanefnd og var það bara vel því hvað er mikilvægara en að koma litlu barni heilbrigðu í heiminn og hjálpa til við það þetta er einmitt það sem við íslendingar getum gert það er að við getum lagt margt til málanna til þess að efla kjör kvenna í heiminum og barna og útrýma fátækt það er eins og hæstvirtur ráðherra gat um í sinni ræðu hér áðan að þá var það mjög gleðilegt að friðarverðlaunahafi nóbels árið tvö þúsund og sex sé einmitt grameen bankinn í bangladess og stofnandi hans muhammad yunus sem hefur frá árinu nítján hundruð sjötíu og fjögur veitt lítil lán til kvenna lán sem þrátt fyrir það að vera ekki há hafa gert konum kleift að búa sér og fjölskyldum sínum betra líf laus úr viðjum fátæktar þessi einfalda viðskiptahugmynd hefur reynst snjöll og jákvæð samfélagsleg áhrif þetta hefur verið gert líka hér á íslandi með mjög góðum árangri það er einnig jákvætt að heyra um hækkun á framlögum til unifem og ég vil geta þess einmitt í þessu sambandi að ég átti þess kost að fara á vegum alþjóðabankans til nairobi í enga í haust þar sem við vorum að skoða verkefni sem alþjóðabankinn hefur verið að styðja við komum í skóla í fátækrahverfi í útjaðri nairobi þar var stórt skilti utan á skólanum með merki unifem þetta er skóli þar sem flestöll börnin eiga enga foreldra sum aðeins eitt foreldri skólinn er þeirra griðastaður og þar fá þau það öryggi að fá mat í hádeginu sem ekki öll börn búa við í þessu landi við fórum líka og heimsóttum smábændur

það var því líka athyglisvert að koma í þingið í nairobi þar sem ég tók viðtal við þingkonu þær eru mjög fáar á þinginu það er sama kerfi hjá þeim og í bretlandi og hún sagði mér það að konurnar fengju aldrei að taka til máls í þinginu það er alveg sama hvað við konur erum glæsilegar hvað við reynum að láta forseta þingsins taka eftir okkur við fáum aldrei orðið þetta er mjög alvarlegur hlutur að ríki eins og enga skuli láti það viðgangast að konurnar á þinginu þeirra fái ekki að taka til máls

hæstvirtur forseti öryggis og varnarmál eru mikilvæg í utanríkisstefnu íslendinga kjölfestan í þeim málum hefur verið og verður áfram samstarfið við bandaríkin þó mögulegt sé að leitað verði einnig annarra leiða í þeim efnum mikilvæg stoð í alþjóðasamstarfi íslands er norðurlandasamstarfið sem sýnt hefur stöðugleika og aðlögunarhæfni norðurlöndin eru þekkt fyrir að standa framarlega í jafnréttismálum og því ánægjulegt að áhersla sé lögð á framlag kvenna í starfi þróunarsamvinnustofnunar íslands hins vegar er nauðsynlegt að hafa hugfast að vinna fyrir jafnrétti á íslandi krefst stöðugrar árvekni eins og við höfum verið minnt á upp á síðkastið í formi niðurstöðu könnunar félagsmálaráðuneytisins á launum kynjanna og nýafstaðinna prófkjara